Medierea poate asigura o soluționare extrajudiciară eficientă din perspectiva costurilor și rapidă a litigiilor în materie civilă și comercială, prin intermediul unor proceduri adaptate nevoilor părților. Statele membre trebuie să încurajeze punerea la dispoziția publicului larg, în special pe internet, a informațiilor privind modalitățile de contactare a mediatorilor și a organizațiilor care oferă servicii de mediere. Confidențialitatea în procesul de mediere este importantă, și, de aceea, ar trebui să fie asigurat un grad minim de compatibilitate a normelor de procedură civilă în privința modului în care să se asigure confidențialitatea medierii. Doamnă Comisar, are Comisia în vedere prezentarea unui raport intermediar înainte de 2016 privind punerea în aplicare a Directivei